On ilmselge, et me peame tunnistama vajadust tõhusamalt rakendada võrdse kohtlemise põhimõtet FIEna tegutsevate meeste ja naiste ning neid abistavate abikaasade suhtes. Kahjuks ei moodusta abistavad abikaasad ühtset suurt sihtrühma ja enamuses liikmesriikides ei ole reguleeritud ei nende staatust ega ei tunnustata ka nende tööd.

Seega leian, et liitumine sotsiaalkaitsesüsteemiga tuleb muuta abistavate abikaasade suhtes kohustuslikuks ning kehtestada minimaalsete tagatiste raamistik.